Jawohl, wenn wir wollen, dass wir eine gute wirtschaftliche Entwicklung in Europa weitertreiben und dass die Menschen, die jungen Leute in Europa eine Zukunft haben sollen, dann gehört dazu, dass wir ordentlich mit dem Geld umgehen und dass wir das, was in der Vergangenheit oft passiert ist, endlich in den Griff bekommen. Vorsichtig und sorgfältig mit dem Geld umgehen, das hat nichts mit Kaputtsparen zu tun, sondern

Da haben wir übrigens alle unsere Fehler gemacht. Mal mehr, mal weniger. Wir haben auch nicht genug kontrolliert, wenn das ein oder andere aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn wir vorankommen wollen und Wachstum organisieren wollen, dann heißt das nicht noch mehr Geld in die Hand nehmen und noch ein paar Programme machen und noch ein paar Road Maps schreiben da blickt ja kein Mensch mehr durch sondern das bedeutet Strukturen in Gang setzen, Anreize setzen. Es gibt auch Mitgliedstaaten und Volkswirtschaften, die gut vorangekommen sind.

Weil dort Strukturreformen durchgeführt worden sind, weil man dort auf Industrie gesetzt hat, weil man den Mut gehabt hat, vielleicht nicht alles bis ins Letzte zu regeln.

Wir brauchen Mut, Engagement und Zutrauen in Menschen und insbesondere in junge Leute. Deswegen glaube ich Weniger Vorschriften und mehr auf Innovation und Forschung setzen, aber nicht nur in Sprüchen, sondern auch in der wirklichen Politik, jeden Tag, wenn wir hier Entscheidungen treffen. Das würde ich mir wünschen.